Konkrétně jmenuje Bulharsko, Českou republiku, Maďarsko, Lotyšsko, Litvu, Slovensko a Spojené království, aby tak neprodleně učinily. Já se domnívám, že jde o mystifikaci, že jde o snahu vytvořit dojem, že přijetí Istanbulské úmluvy je řešení. Řešení je opravdu boj proti násilí na ženách a vím to z příkladů z České republiky, která přijala zákon proti domácímu násilí, která přijala opatření v rámci trestního zákoníku, v rámci vzdělávání a další opatření, aby bojovala účinně proti

A já na tom trvám, že je to pravomoc členských států, a Evropský parlament nemá neustále vyzývat členské státy, aby udělaly něco, co udělat nechtějí.